Simplemente aprovechar estos dos minutos para agradecer sinceramente el trabajo de todos los ponentes en este Reglamento...

como decíamos, iniciábamos la negociación con varias enmiendas de rechazo y en una situación podríamos decir que compleja. Pero la verdad es que en los últimos meses todos los grupos han mostrado una clara vocación de llegar a un acuerdo y creo que lo hemos logrado. Quiero agradecer, a su vez, el trabajo de mi colega Jakob von Weizsäcker, que ha sido el ponente durante buena parte del año pasado y que sin él y sin su trabajo y sin el desarrollo de esas negociaciones —hasta que me tocó ocupar esta responsabilidad— no hubiéramos podido llegar aquí. Yo creo que el Parlamento despide una legislatura con un gran trabajo. Creo que los debates de hoy y las votaciones de mañana, con todos esos reglamentos y directivas en la Comisión de Asuntos Económicos, muestran que el Parlamento está comprometido con el avance de la zona del euro. Y yo creo que es muy importante que esa votación de un Reglamento que da un pasito más adelante en la construcción de esa unión monetaria, de esa zona del euro estable —que, obviamente, no somos capaces de avanzar todo lo que deberíamos, pero seguimos caminando— creo, como digo, que el Parlamento da una lección de compromiso europeísta de trabajo, de compromiso. Y esperemos que en la próxima legislatura el Consejo acabe de avanzar, entre otras cosas en este Reglamento, porque el Parlamento ya está preparado para iniciar las negociaciones y esperamos que el Consejo sea capaz de llegar a algún acuerdo en los próximos meses.